Madame la Présidente, il est vrai que la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les transports est une évidence et, aujourd'hui, une urgence. De nombreuses solutions s'offrent à nous et l'Union européenne a le devoir de les encourager toutes, afin qu'elles interviennent en complémentarité. On parle beaucoup de l'électricité et du gaz naturel, mais il ne faut pas oublier l'hydrogène, dont la maîtrise est désormais techniquement assurée. L'Union européenne doit être beaucoup plus directive envers les États pour l'orientation vers une nouvelle structuration territoriale des approvisionnements en énergies renouvelables et alternatives. Les constructeurs ont aussi leur responsabilité, mais l'Union européenne doit donner l'exemple et non seulement apporter un encouragement financier beaucoup plus significatif que celui qui est proposé ici, mais aussi une véritable législation contraignante, qui doit être mise en place le plus rapidement possible.